de pouvoir faire appliquer la clause sociale horizontale et, en particulier, l'étude d'impact social pour les grandes dispositions, les grandes directives ou décisions qui comportent des conséquences pour nos concitoyens.

John Monks, le président de la Confédération européenne des syndicats, vient d'écrire sa préoccupation de voir les plans de rigueur concerner directement les revenus des salariés, leurs salaires mais aussi leurs pensions.